Tisztelt Elnök asszony, az elmúlt évtized roma politikájának köszönhetően generációkat veszítettünk el. A kohéziós alapokkal ugyanis nem csökkentették az emberek közötti különbséget, hanem növelték. A szomorú valóság az, hogy sok európai országban csökkent az esélye annak, hogy egész szegénysorban felnövő roma gyerekek kitörhessenek a nyomorból. Ők azok, akiket a politikai elit elsőként áldoz be, ha válság közeleg. Holott ez a lemondás valójában mindannyiunknak veszteséget okoz. A szegregált oktatással és a munkaerőpiaci megkülönböztetéssel elzárjuk több ezer, több százezer ember elől azt a lehetőséget, hogy magas hozzáadott értékű munkát vállalhassanak. Igen, a romákkal szemben folytatott kegyetlen hozzáállás a teljes társadalmat teszi szegényebbé és az országokat versenyképtelenebbé. Vakon elköltöttek pénzeket és azt várták, hogy ettől, és csakis ettől minden gond meg fog oldódni. Csak azt felejtették el, hogy felzárkóztatást csak és kizárólag pénzre alapozni nem lehet. Igazi felzárkóztatás csak emberséges és igazságos politikával érhető el. Ezért a következő évtized támogatási politikáját közösen a romákkal kell végrehajtanunk, és a felelősséget is közösen kell vállalnunk. A legutóbbi magyar uniós elnökség már prezentált egy romastratégiát. Azért vagyunk ma mégis itt 9 évvel később, mert különböző politikai erők, például a magyar miniszterelnök bármikor képes bárkin áttaposni csak azért, hogy szavazatot szerezhessen. Most a cigányság került sorra. A velük szembeni kegyetlen bánásmód a szemünk előtt válik kormányprogrammá. Igazságos és emberséges megoldásra van szükség, közös felelősséggel.